herra forseti stefna pírata í þessu máli er skýrt að ljúka skuli aðildarviðræðum og setja samninginn í þjóðaratkvæðagreiðslu mig langar að segja ykkur að í aðdraganda kosninga áttum við píratar fund með aðalsamningamanni íslands við evrópusambandið þar var útlistað fyrir okkur að það væri verið sem sagt að opna ákveðna pakka semja um þá breyta lögum á íslandi til þess annars vegar að aðlaga lög á íslandi við samninginn sem við nú þegar erum aðilar að um evrópska efnahagssvæðið en hins vegar væri líka verið að opna pakka og aðlaga lög íslands að lögum evrópusambandsins þetta er því aðlögunarferli ekki bara samninga og aðildarviðræðuferli þetta er eitthvað sem mundi koma í ljós og fólk mundi þurfa að meta stöðuna hvað þetta varðar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um það að halda aðildarviðræðunum áfram það væri bara hreint og beint að fara í þá umræðu og skoða það vill þjóðin halda áfram að breyta lögum íslands í átt til laga evrópusambandsins þegar kemur að atriðum sem eru ekki innan e e s sáttmálans heldur innan laga evrópusambandsins stefna sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins í þessu máli er náttúrlega ekki að ganga inn maður skilur að þeir vilja ekki halda áfram með ferli að aðlaga íslenska löggjöf evrópusambandinu sem alþingi samþykkti sextánda júlí tvö þúsund og níu ef ég les það bara með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild að evrópusambandinu og að loknum viðræðum við sambandið verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum um verklag og meginhagsmuni sem koma fram í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar þá er það spurning það að gera hlé á samningnum er það þá brot á eins og hefur verið nefnt hérna þessu verklagi og megin sjónarmiðum um verklag og meginhagsmuni sem fram kemur í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar það að gera hlé um einhvern óákveðinn tíma er það brot á þingsályktunartillögunni er verið að brjóta þingsályktunartillöguna eða ganga gegn henni þá getum við

skipulag viðræðna og hlutverk framkvæmdarvaldsins meðal þeirra gagna sem nefndin hefur kynnt sér eru upplýsingar um skipulag aðildarviðræðna nokkurra þjóða sem áður hafa gengið í gegnum þær svo og skipulag viðræðna króata við e s b undanfarið þótt þeim viðræðum hafi nú verið frestað um óákveðinn tíma þetta er eitt af því sem var miðað við ég spyr því sem ekki veit hvort það sé með því að vera að fresta viðræðum um óákveðinn tíma verið að brjóta gegn þingsályktuninni frá júlí tvö þúsund og níu um að alþingi álykti að það skuli fara í þessa aðildarumsókn við evrópusambandið fróðari menn verða að fræða mig um það það væri náttúrlega bara hreinast og beinast annað hvort að samþykkja þingsályktunartillögu þeirra össurar skarphéðinssonar frá því í sumar um

þjóðaratkvæðagreiðslu samfara sveitarstjórnarkosningum á næsta ári eins og þeir hafa sagt sjálfir að þeir muni ekki halda ferlinu áfram nema slík þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram þá mundi aðildarviðræðunum mögulega verða haldið áfram en við vitum það ekki ef þetta er sett í þjóðaratkvæðagreiðsla þá fyrst um hvort viðræðunum skuli haldið áfram og það er meiri hluti þjóðarinnar með þannig að í vor mundi þá meiri hluti þjóðarinnar eflaust segja við skulum halda þessu ferli áfram við skulum klára það við skulum kjósa um það og þegar það væri síðan kosið um fyrirliggjandi aðildarsamning þá vitum við líka eins og staðan er núna að meiri hluti þjóðarinnar væri á móti þetta væri því mjög heillavænlegt ferli þá gætum við fengið þetta út af borðinu þjóðin mun mjög líklega segja nei við þessu og sérstaklega náttúrlega ef efnahagsáform ríkisstjórnarinnar standa ef þeim tekst að halda áfram að koma samfélaginu á koppinn og láta hjól atvinnulífsins snúast evrópa er ekkert að fara að gera það á næstunni ef þeim tekst að gera það með ísland þá segja mér píratar á evrópuþinginu að það hafi engin þjóð gengið inn í evrópusambandið þegar það hefur verið uppsveifla í efnahagslífinu ef því ríkisstjórnin treystir sér til þess að uppgangi efnahagslífsins í gang þá ætti ríkisstjórnin að treysta sér til að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu klára dæmið og þá